Ja, hvala. Cilj ni enak. Zakaj vas to sprašujem? Namreč, na slabi banki je trenutno okrog sto oziroma nad sto različnih nepremičnin, zemljišč, stanovanj. Mi smo v začetku predlagali, naj se vse to prenese na stanovanjski sklad in naj stanovanjski sklad to prodaja, pa bo dobil sredstva za gradnjo, ne. Če hočemo priti do deset tisoč stanovanj, ga bo treba okrepiti. To ni šlo skozi, zato smo poiskali kompromis, predlagali smo, to, kar hoče neposredno stanovanjski sklad, sedemnajst lokacij. Tudi to ni šlo skozi in zdaj smo pri treh lokacijah, ki jih je predlagala vlada. Se pravi, samo tri od stotih bodo prenesene. Cilj absolutno ni isti. Drugič, na vaše pravne zadržke odgovarja naš, predlog zakona, ki smo ga kot alternativa vašemu sklepu, ki ga mi smatramo, da je nezakonit, predlagali v petek in tam noter je odgovorjeno na vse to, kar naslavljate, torej, lahko zakonito to uredimo, samo voljo boste morali na vladni strani pokazati. tretjič pa, mislim, da je treba nekako vzeti malo širšo sliko, kaj je DUTB in zakaj noče dati, teh, nepremičnin. Je gospodarska družba, kot pravite, ampak je gospodarska družba, ki, kot je računsko sodišče lani ugotovilo, deluje neučinkovito, negospodarno in nepregledno. Deluje tako, da so na začetku razprodali vse, kar je bilo vrednega. Fotono so prodali za osemnajst milijonov evrov, naprej je bila prodana za osemdeset milijonov evrov, Helios je bil prodan za sto petinštirideset milijonov evrov, naprej je bil prodan za petsto dvainsedemdeset milijonov evrov. In kje je DUTB danes? Tam, da ima sedemsto milijonov obveznosti, samo še sto petdeset milijonov kapitala in seveda bo zdaj, teh, sto triinštirideset zaposlenih, kolikor jih je, v Španiji jih imajo samo sto več, pa imajo štiriintridesetkrat več premoženja, ti zaposleni, ki leto letno porabijo deset milijonov za svoje plače, bodo poskušali do konca svojega obstoja, leta dva tisoč dvaindvajset, polepšati te bilance, tako da bodo prodajali stanovanja, ki bi jih morali oziroma lahko dali, v uporabo,